nú flytur hæstvirtur forsætisráðherra stefnuræðu sína fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og fram mun fara umræða um hana sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna er í öllum umferðum þessi

fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson forsætisráðherra í fyrstu umferð í annarri umferð eygló harðardóttir félags og húsnæðismálaráðherra og í þriðja umferð ásmundur einar daðason þriðji þingmaður norðausturkjördæmis ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð árni páll árnason fjórði þingmaður suðvesturkjördæmis katrín júlíusdóttir ellefti þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð og sigríður ingibjörg ingadóttir þriðji þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umræðu ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða katrín jakobsdóttir þriðji þingmaður reykjavík norður í fyrstu umferð í annarri bjarkey olsen gunnarsdóttir níundi þingmaður norðausturkjördæmis og í þriðju umferð steinunn þóra árnadóttir áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða bjarni benediktsson fjármála og efnahagsráðherra í fyrstu umferð jón gunnarsson sjötti þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð og sigríður á andersen sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð fyrir bjarta framtíð tala í fyrstu umferð óttarr proppé ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð brynhildur pétursdóttir níundi þingmaður norðausturkjördæmis og í þriðju umferð guðmundur steingrímsson sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis fyrir pírata tala birgitta jónsdóttir tólfti þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð ásta guðrún helgadóttir tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og helgi hrafn gunnarsson tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju umferð hefst nú umræðan og tekur fyrstur til máls hæstvirtur forsætisráðherra sigmundur davíð gunnlaugsson